Bis unsere beiden Berichterstatter aktiv geworden sind, war die Sitzverteilung eigentlich sehr klar gewesen. Es gibt laut Artikel 14 Absatz 2 EUV das Prinzip der degressiven Proportionalität, durch welches die Ihnen allen bekannten drei Grundsätze respektiert werden sollen.

Sie denken, man müsse hier pragmatische Lösungen einführen. Das sind künstlich kreierte Lösungen, die eigentlich der Grundlagen entbehren und zu Lasten eines Mitgliedstaats gehen, der sehr wohl eine proeuropäische Haltung hat und daher mit einem Sitzverlust abgestraft werden würde. Kollegen, lassen Sie uns daher nicht bestehende Verträge willkürlich einfach mal so abändern und lassen Sie uns bitte ernsthafte Arbeit erbringen!